Hkrati se poglablja humanitarna kriza na palestinskih ozemljih, še posebej v Gazi. Ne morem se znebiti vtisa, da si del mednarodne skupnosti zaradi ozkih lastnih interesov ne želi trajne rešitve palestinskega vprašanja in ji status quo celo ustreza. Sam menim, da mora Evropska unija v okviru skupne zunanje in varnostne politike odločneje vztrajati na že dogovorjeni rešitvi dveh držav, pri čemer mora od Izraela zahtevati, naj prekine s politiko širitve naselbin na palestinskih ozemljih. Od vseh strani pa tudi zahtevati, da se vrnejo za pogajalsko mizo in k iskanju trajne miroljubne rešitve tega vprašanja. Ne glede na nedavne poteze in nasilje pa ostaja dejstvo, da to vprašanje, ki je vprašanje vseh na Bližnjem vzhodu, ne more biti rešeno drugače kot za pogajalsko mizo.